virðulegi forseti ég vil leyfa mér að mæla fyrir frumvarpi sem er að finna á þingskjali áttatíu og níu um breytingar á lögum um meðferð opinberra mála í því er lagt til að bæta einni málsgrein við áttugasta og sjöundu grein laganna og fyrstu málsgrein hennar svohljóðandi með leyfi forseta þegar úrskurður um aðgerðir á grundvelli a c eða d liðar áttugasta og sjöttu grein er kveðinn upp skal dómari skipa þolendum aðgerðarinnar réttargæslumann og í öðru lagi er lagt til að lög þessi öðlist þegar gildi eins og fram kemur í þessu er lagt til að sú breyting verði á að þegar um er að ræða að lögreglan telur nauðsynlegt að þurfi að hlera síma þeirra sem fylgst er með þá þ arf samkvæmt gildandi lögum úrskurð dómara til að fá heimild til hlerunar hvort sem það eru samtöl hljóð eða merki

lagt er til að í lögin verði bætt ákvæði um að í þessum tilvikum skuli réttargæslumaður skipaður til að gæta hagsmuna þess sem hleraður er og þá má segja að hafa nokkurt eftirlit með því að þeir sem fá heimildina til hlerunar fari að réttum lögum og reglum það má segja að þessi tillaga endurspegli hið gamla rómanska máltæki hver gætir sjálfra varðanna sem settir eru til að gæta öryggis borgaranna einhverjir þurfa að hafa eftirlit með þeim svo að þeir haldi sig innan þess ramma sem þeim er ætlað það sé hér á frummálinu þetta mál er sótt í dönsku réttargæslulögin sem er fyrirmynd laganna um meðferð opinberra mála og má sjá víða í þeim lagabálki vitnað til dönsku réttarfarslaganna og ég sæki þessa breytingartillögu til ákvæðanna í dönsku lögunum samsvarandi ákvæði í grein sjö hundruð áttatíu og fjögur það

rataði ekki inn í íslensku lögin á sínum tíma hvers vegna það varð viðskila í lagasetningunni sem fór fram á sínum tíma og byggðist að verulegu leyti á dönsku lögunum en það er spurning sem menn geta velt fyrir sér og kannski er hægt að veita upplýsingar um það í háttvirta allsherjarnefnd sem ég legg til að málið gangi til að lokinni þessari umræðu hvernig stendur á því að þetta ákvæði fylgdi ekki með lögunum